Crearea brevetului Uniunii Europene reprezintă o oportunitate de a consolida inovarea în Europa. Un brevet european perfect unitar poate fi licențiat pentru întregul teritoriu al statelor membre participante sau pentru o parte a acestuia.

70. Nivelul taxelor de reînnoire se stabilește ținând seama, printre altele, și de situația unor entități specifice, precum IMM urile. Consider însă că este esențial să fie asigurat atât registrul lingvistic pentru toate statele membre, dar și valoarea juridică a traducerilor în toate limbile oficiale ale Uniunii. Din păcate, traducerea automată nu asigură valoarea juridică a traducerilor. În final, consider că România ar trebui să găzduiască o divizie regională pentru Europa de Sud Est în cadrul sistemului jurisdicțional pentru brevetul comunitar.